virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um tillögu til þingsályktunar um útvíkkun fríverslunarsamnings færeyja og íslands hoyvíkur samningsins nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórð þórarinsson frá vestnorræna ráðinu og berglindi ásgeirsdóttur og friðrik jónsson frá utanríkisráðuneyti

var samþykkt að skora á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að gera samkomulag um útvíkkun fríverslunarsamningsins markmið hoyvíkur samningsins er að koma á fót sameiginlegu efnahagssvæði á yfirráðasvæðum íslands og færeyja og tekur samningurinn til vöruviðskipta þjónustuviðskipta frjálsrar farar fólks og búseturéttar fjármagnsflutninga og fjárfestinga staðfesturéttar samkeppni ríkiseinkasölu ríkisaðstoðar og opinberra innkaupa auk fleiri atriða við fullgildingu samningsins á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi lýsti nefndin þeirri skoðun sinni í nefndaráliti þingskjali tólf hundruð tuttugu og þrjú að samningurinn væri mikilvægur áfangi í samvinnu og auknum viðskiptum milli vestur norðurlanda og lagði áherslu á að kannað yrði að veita grænlandi aðild að samningnum eins og elleftu grein hans gerði ráð fyrir og mynda þannig eitt vestnorrænt efnahagssvæði nefndin áréttar fyrri afstöðu sína og leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt undir hann skrifa jón kristjánsson jón gunnarsson drífa hjartardóttir þórunn sveinbjarnardóttir og bjarni benediktsson